virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og sex um upplýsingarétt um umhverfismál í þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á löggjöf er snertir umhverfis og mengunarmál og tilefnið er alvarlegur brestur í upplýsingagjöf til almennings vegna díoxínmengunar frá sorpbrennslustöðin funa í skutulsfirði í engidal sem kunnugt er af fréttum mældist magn díoxín sem er þrávirkt efni tuttugu falið yfir þeim viðmiðunarmörkum á almennt gild aum sorpbrennslustöðvar þegar mælingar voru gerðar

niðurstaða þessara mælinga var ekki kynnt íbúum á ísafirði var sorpbrennslustöðin funi starfrækt í rúm tvö ár eftir að upplýsingar um mælingarnar höfðu verið birtar opinberum aðili þetta mál komst í hámæli í desember síðastliðnum þegar díoxín mældist í mjólk úr kúm í engidal í gæðaeftirliti mjólkursamsölunnar vöknuðu við það áhyggjur að heilsufarsáhrifum mengunarinnar á íbúa í holtahverfi og engidal sem og á þá sem starfað hafa í sorpbrennslustöðinni eða í næsta nágrenni við hana fram kom í fjölmiðlum að ábúendur í engidal fundu fyrir heilsukvillum og óttuðust um heilsufar sitt það hvernig málið bar að ekki að vonum áleitnar spurningar um það hvernig háttað væru reglubundnu mengunareftirliti en þó sérstaklega upplýsingaskyldu við almenning það var merkilegt nokk ekki sá aðili sem ber ábyrgð á eftirliti með sorpbrennslustöðvum umhverfisstofnun heldur mjólkursamsalan sem uppgötvaði eitrunina í kúnum í engidal sem opinberaði málið gagnvart almenningi í kjölfar fréttar um mikla díoxínmengun frá sorpbrennslustöðinni funa í skutulsfirði ákvað umhverfisnefnd alþingis að skoða nánar þá löggjöf um umhverfismál og upplýsingaskyldu stjórnvalda er snýr að mengunarmálum háttvirtur þingmaður ólínu þorvarðardóttur á falið það verkefni en hún hafði sýnt frumkvæði við að vekja máls á þessu máli í umhverfisnefnd og er fyrsti flutningsmaður þessa frumvarps sem hér er kynnt en það er bein afleiðing af þeirri úttekt sem háttvirtur þingmaður vann fyrir umhverfisnefnd alþingis þeir lagabálkar

og lög númer tuttugu og þrjú tvö þúsund og sex um upplýsingarétt um umhverfismál niðurstaða þeirrar greiningar sem háttvirtur þingmaður ólína þorvarðardóttir hafði veg og vanda af var sú að kveða þyrfti skýrar á um frumkvæðis og viðbragðsskyldu stjórnsýslustofnana í íslenskri löggjöf

í þessum lögum kemur fram að markmið þeirra sé að tryggja almenningi aðgang að upplýsingum um umhverfismál sem stjórnvöld hafa yfir að ráða til að stuðla að sterkari vitund um málefni á umhverfissviði frjálsum skoðanaskiptum og aukinni þátttöku almennings í ákvarðanatöku um umhverfismál og voru lögin sett til innleiðingar á tilskipun tvö þúsund og þrjú fjögur e b um almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál í lögunum liggur áherslan á rétt almennings til að fá upplýsingar og skyldu stjórnvalda til þess að veita þær og miðla þeim greiðlega og skipulega að mati flutningsmanna þessa frumvarps er hins vegar hvorki í lögunum né tilskipun evrópusambandsins beinlínis kveðið á um frumkvæðisskyldu stjórnvalda þar sem þau fela ekki í sér bein fyrirmæli til stjórnvalda um að veita óumbeðnar upplýsingar og viðvaranir vegna mengunarhættu bent hefur verið á að tilskipun evrópusambandsins sé ekki afdráttarlaus en flutningsmenn telja að hana megi þó skilja á þann veg að stjórnvöld hafi frumkvæðisskyldu í upplýsingagjöf sé mengunarhætta til staðar eru því lagðar til breytingar á þremur greinum laganna markmiðsákvæði laganna fimmtu grein sem fjallar um upplýsingarétt almennings um umhverfismál og loks tíundu greinar sem fjallar um almenna miðlun upplýsinga um umhverfismál er vonast til þess að með breytingunum verði staða almennings gagnvart stjórnvöldum og skylda stjórnvalda tryggð sem og að tryggður verði réttur fólks til að búa við heilsusamleg skilyrði og varðveita lífsgæði sín ég tel að það sé eðlilegt svona okkur til

verið er að gera breytingar á í þessu frumvarpi sérstaka athygli vekur fimmta greinin sem fjallar um upplýsingarétt almennings um umhverfismál en í gildandi lögum segir með leyfi forseta stjórnvöldum þeim sem falla undir aðra grein er skylt sé þess óskað að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi upplýsingum um umhverfismál með þeim takmörkunum sem greinir í sex greinar stjórnvöldum er ekki skylt að afla sérstaklega upplýsinga til þess að láta almenningi þær í té þetta vekur óneitanlega athygli og er barn síns tíma það eru þó ekki nema fimm ár síðan þessi löggjöf var samþykkt hér á hinu háa alþingi

um að stjórnvöldum sé skylt að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi upplýsingum um umhverfismál sé þess óskað vekja óneitanlega athygli í samhengi við það mál sem hér er undir því hér er á ferðinni mál þar sem koma fram mælingar um díoxínmengun sem er tuttugu falið yfir viðmiðunarmörkum þær upplýsingar liggja fyrir í upphafi árs tvö þúsund og átta en í kjölfarið fara fram bréfaskipti á milli umhverfisstofnunar og bæjaryfirvalda í ísafjarðarbæ en almenningur fæ ekkert að vita um þetta ástand og er ekki gert viðvart um

sendir frá sér upplýsingar um mengun í desember mánuði tvö þúsund og tíu þetta er ótrúlegt og ég leyfi mér að fullyrða að löggjöf af þessu tagi mundi ekki fara í gegnum hið háa alþingi í dag ég held að við séum sem betur fer á varðbergi gagnvart frumvörpum sem koma frá framkvæmdarvaldinu í dag því miður hafa menn illa brennt sig á því að láta hluti fara hér lítt hugsaða í gegn á undanförnum árum en